virðulegur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkisstjórnar íslands annars vegar og alþýðulýðveldisins kína hins vegar samningaviðræður um fríverslunarsamning milli íslands og kína hófust ári tvö þúsund og sjö eiginlegar viðræður lágu niðri frá árinu tvö þúsund og átta allt fram til síðasta árs þegar sammælst var um að leiða þær til lykta viðræðum lauk snemma á þessu ári og samningurinn var undirritaður í peking fimmtánda apríl síðastliðinn fríverslunarviðræðurnar voru samstarfsverkefni sem utanríkisráðuneytið leiddi en að ferlinu komu sérfræðingar annarra ráðuneyta og undirstofnana ítarlegt samráð var haft við utanríkismálanefnd meðan á viðræðunum stóð eins og ég get sjálfur vottað um sem fyrrum fulltrúi í nefndinni þá var einnig haft samráð við aðila vinnumarkaðarins og fyrirtæki sem stunda viðskipti við kína eða hafa hug á því jafnframt setti utanríkisráðuneytið upp sérstakan upplýsingavef um fríverslunarviðræðurnar og samninginn og ég vil nota þetta tækifæri hér og hrósa forvera mínum össuri skarphéðinssyni fyrrverandi utanríkisráðherra fyrir hans þátt í þessu sem og öllu starfsfólki utanríkisþjónustunnar og þeim sem komu að samningnum frá öðrum aðilum samningagerðinni fríverslunarsamningur íslands og kína er viðbót við þéttriðið net fríverslunarsamninga sem ísland hefur gert við ríki um allan heim flestir samninganna hafa verið gerðir með samstarfsríkjum okkar innan fríverslunarsamtaka evrópu efta fríverslunarsamningur þessi er einmitt byggður upp með sama hætti og þeir fríverslunarsamningar samningurinn kveður á um niðurfellingu tolla af öllum helstu útflutningsafurðum íslendinga í flestum tilvikum frá gildistöku samningsins samningurinn nær einnig til þjónustuviðskipta skuldbindingar íslands eru í samræmi við það sem gert hefur verið í öðrum samningum og rúmast innan gildandi laga og reglna á íslandi í fríverslunarsamningnum er aldrei samið um frjálsa för fólks í anda e e s samningsins þá undanskilur samningurinn opinbera þjónustu heilbrigðis og menntunarþjónustu fríverslunarsamningurinn hefur engar breytingar í för með sér varðandi heimildir kínverja til að fjárfesta á íslandi samningur ríkjanna frá nítján hundruð níutíu og fjögur um vernd fjárfestinga heldur gildi sínu og er til hans vísað í samningnum en hann felur ekki í sér sjálfstæða heimild til fjárfestingar sérstakur kafli er um hugverkaréttindi og í kafla um samstarf milli ríkjanna er áréttað að það nái til fleiri þátta en viðskipta er þar vísað í fjölbreytt samstarf sem nú þegar er til staðar og látin í ljós ósk að það verði aukið meðal annars á sviði jafnréttismála vísinda mennta menningar og orkumála samningurinn kveður einnig á um að ríkin skuli auka samstarf sitt á sviði umhverfisverndar og vinnumála sem og þróunarmála með samningnum er settur á stofn vettvangur þar sem embættismenn ríkjanna fjalla um framkvæmd samningsins til dæmis einstök vandamál sem fyrirtæki upplifa af í viðskiptum viðskipti milli íslands og kína hafa aukist á undanförnum árum ekki síst útflutningur á íslenskum vörum til kína kína er því vaxandi markaður fyrir íslensk fyrirtæki og vonir standa til þess að fríverslunarsamningurinn muni efla enn frekar viðskipti milli landanna tveggja jafnframt því sem honum er ætlað að skapa ramma utan um aukna samvinnu milli landanna á ýmsum öðrum sviðum í tilefni af undirritun fríverslunarsamningsins gáfu forsætisráðherrar íslands og kína út sameiginlega sérstaka yfirlýsingu um reglubundið pólitískt samráð

er reglubundið samráð ríkjanna um pólitískt málefni formfest þar sem meðal annars var fjallað um mannréttindamál jafnréttismál vinnumál málefni norðurslóða sem og samvinnu ríkjanna á sviði jarðvarma menningarmála menntamála og ferðaþjónustu jafnframt er unnið af hálfu velferðarráðuneytis það er félags og húsnæðismálaráðherra að gerð sérstaks samkomulags við kína á sviði vinnumála þetta samkomulag mun gefa færi á beinum milliliðalausum samningsskiptum við kína þetta málefni er varðar grundvallarréttindi launafólks á vinnumarkaði vonir standa til að gerð þessa samkomulags muni ljúka fljótlega við í utanríkisráðuneytinu finnum fyrir miklum áhuga á fríverslunarsamningi íslands og kína bæði meðal út og innflytjenda á vörum það er von mín að alþingi geti fjallað um þetta mál og afgreitt örugglega svo hann geti tekið gildi frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar